el mismo Pleno en el que la gran coalición le permite no tener que explicar por qué su nombre aparece cada vez en más casos de puertas giratorias, de fraude fiscal, de corrupción...

largo etcétera al que, por desgracia, el Partido Popular, su partido, nos tiene acostumbrados. La próxima vez que venga a este Pleno, por favor, haga el favor de venir a una rendición de cuentas abierta y responder a las preguntas de los Grupos, porque comparecer a puerta cerrada con las preguntas revisadas no disipa ninguna duda, al contrario —y esto es un consejo— las aumenta. Menos mal que este domingo, en el Estado español, vamos a dar otro paso para que la gente sin cuentas en Panamá y sin cuñados en petroleras gobierne al fin.

Porque necesitamos una actuación en el marco de la energía realmente ambiciosa y a la altura de la urgencia climática a la que nos enfrentamos. Por eso, la eficiencia energética debería ser una prioridad vinculante para todos los Estados. Por eso, también, necesitamos una Directiva de renovables que permita crear un marco estable y propicio para el desarrollo de esta energía, al contrario de lo que hace el Gobierno de mi país con su impuesto al sol, que criminaliza la inversión, como ayer se denunciaba en la Comisión de Peticiones de esta Cámara.